Gospodine predsjedniče, statistički pokazatelji o broju stradalih na Mediteranu su tragičan podsjetnik kako nadziranje europskih morskih granica danas još uvijek nije odgovarajuće uređeno. Dolazim iz Hrvatske, pomorske zemlje s dugom morskom granicom i specifičnom konfiguracijom obale čija će pozicija nedavnim pristupanjem Europskoj uniji sigurno postati dodatno osjetljiva zbog zemljopisne izloženosti i dostupnosti. Podržavam obvezujuće odredbe spašavanja i identificiranja migranata na moru predložene ovim izvješćem, definicije kriznih faza u kojima su jasno definirana pravila potrage i spašavanja te posebnu pažnju posvećenu najranjivijim skupinama, žrtvama trgovine ljudima i maloljetnicima kojima je pomoć svakako najpotrebnija. Sve ove mjere osnažit će Frontex u operacijama koje provodi i koordinira čime se povećava konzistentnost europskih politika. Pozdravljam i mehanizme solidarnosti koje zemlje članice mogu aktivirati u razdobljima dolaska većeg broja migranta. No, osim solidarnosti zemlje članice bi trebale poštovati načelo moralne odgovornosti da pomognu migrantima na moru. Pritom je potrebno dodatno naglasiti izuzeće zapovjednika i posade broda od svake odgovornosti u svakoj članici ukoliko spase plovilo s ljudima i dovedu ga do najbliže luke. Na to ih obvezuje međunarodno pravo, ali im lokalne vlasti mogu prouzročiti probleme. Moralna odgovornost u spašavanju trebala bi postati i pravna norma. Nikada se ne smijemo umoriti od ponavljanja kako stranci već dugo nisu pred našim europskim vratima, već su tu u zajedničkoj europskoj kući. Zato podržavam ovo izvješće koje pokazuje, iako ne do kraja razrađen, unaprijeđen koncept solidarnosti i djelotvornosti.